Herr Präsident! Zuerst möchte ich hier festhalten, dass meiner Meinung nach der Wunsch nach Mitgliedschaft in der NATO oder der Wunsch nach Mitgliedschaft in der Europäischen Union keineswegs eine Rechtfertigung sein darf nicht sein durfte, nicht sein darf, auch in Zukunft nicht sein darf um gegen ein Land kriegerisch vorzugehen. Die Invasion, die Georgien im Jahr 2008 erlebt hat, bleibt bis heute ein großes Trauma für die georgische Gesellschaft, das einem immer wieder begegnet. Die Folterung und Ermordung von Archil Tatunaschwili zu Beginn dieses Jahres war ein Moment, in dem man wieder sehen konnte, wie dieses Trauma immer wieder aktiviert wird, und dass Russland, das für die Besetzung der Regionen in Georgien verantwortlich ist, bisher keinen verantwortungsvollen Umgang

Georgien hat heute keine Möglichkeit, eine militärische Lösung dieser Situation zu suchen. Gut ist Georgien will das auch gar nicht. Aber da ein Drittel des Territoriums Georgiens heute besetzt ist, wäre jeder Kompromiss mit Russland zum Völkerrecht meiner Meinung nach eine Katastrophe für Georgien. Deshalb ist es gut, dass wir heute diese Entschließung so eindeutig auf dem Tisch haben.